Donc, je dis bien que c'est une obligation pour nous de faire entendre la voix de l'Europe sur ces manifestations et sur ces implications, parce que pour le monde entier, le silence presque complet de l'Europe durant ces manifestations a été difficile à comprendre.

Surtout, nous devons faire entendre notre voix, parce que ces manifestations sont une opportunité à ne pas manquer pour promouvoir des réformes politiques et économiques dans le pays.

idéologiques.